Już podczas posiedzenia Komisji Rozwoju dziękowałem wysokiej przedstawiciel, pani Ashton, za to, że tym razem decyzje w sprawie Białorusi były szybkie, jednoznaczne i konkretne. Wszystko wskazuje na to, że reakcja Unii Europejskiej zrobiła wrażenie na prezydencie Białorusi. A skoro tak, to być może nareszcie znaleźliśmy sposób na zwiększenie skuteczności naszych działań wobec Białorusi. Tym sposobem jest podejmowanie takich działań, które z różnych względów będą bolesne dla władz białoruskich.

Tymczasem to nie jest prawda to nie jest normalny kraj, to jest kraj, w którym są łamane podstawowe prawa człowieka, w którym nie ma demokracji, i mistrzostwa świata nie powinny się odbywać w takim miejscu, gdzie odmawia się obywatelom podstawowych praw i swobód. Nawiasem mówiąc, tolerancyjna postawa wobec sportu w polityce spowodowała to, że olimpiada w Pekinie nie przyniosła żadnych pozytywnych zmian w Chinach w zakresie praw człowieka, więc ten argument jest trudno przyjąć. Nie możemy pozwolić na wykorzystywanie neutralnego charakteru sportu do manipulowania opinią publiczną i do budowania fałszywego wizerunku normalizacji.